Lo scopo della procedura cartellino blu sicuramente è quello di consentire a tutti di parlare e di aprire un dibattito, però non è possibile fare intervenire tre o quattro persone per ogni intervento, soprattutto persone che sono già iscritte o che hanno già parlato.